După cum ați văzut, toți colegii mei au vorbit despre această revizuire, mai puțin despre raportul pe care îl dezbatem astăzi, pentru că este o revizuire așteptată. E adevărat, am auzit aici faptul că această extindere a perioadei de tranziție de la 3 la 4 ani nu este de dorit, dar consider că este mult mai important să garantăm că toate produsele vor fi comercializate în mod legal și că se va face